L'insularité, l'éloignement, le climat, la dépendance envers un trop petit nombre de produits rendent leurs producteurs agricoles particulièrement vulnérables.

Je crois vraiment que le soutien aux productions locales des régions ultrapériphériques est un atout, pas seulement bien sûr pour ces régions, mais aussi pour la diversité et la qualité de la production agricole de toute l'Europe.